Señor presidente, pese a la propuesta de aumento del presupuesto para 2018, seguimos sin dar la talla. En este presupuesto sacrificamos fondos de migración y asilo a favor de una política nefasta de control migratorio que intentan disfrazar como cooperación al desarrollo, pero que es una política indigna de tal nombre. En cuanto a las inversiones, ustedes mantienen su plan Juncker, dando financiación a inversiones privadas que seguramente se iban a hacer igualmente, y cuando deciden invertir, como con el Mecanismo Conectar Europa, lo hacen en grandes infraestructuras de energías fósiles, es decir, más y más gasoductos. Sin recursos, señorías, no hay una política real. Por ejemplo, sin inversiones, tras los planes de empleo juvenil, no habrá nuevo empleo juvenil. Sin inversiones apropiadas, seguiremos con un modelo productivo nefasto y destructor de puestos de trabajo. Lo que hace falta es un plan público de inversión para Europa. Estos presupuestos solo sirven para ensuciar la atmósfera, engordar las cuentas de las grandes empresas energéticas y alimentar los falsos fantasmas de la inmigración. Europa no necesita más o menos velocidad, sino que lo que necesita es una dirección distinta.